Este adevărat că există semnale de deschidere, că au fost reduse restricțiile în unele sectoare și profesii sau au fost simplificate procedurile în comparație cu regulile aplicate anterior aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Domnule Comisar, este însă de neînțeles faptul că românii și bulgarii, care sunt cetățeni ai Uniunii Europene, sunt asociați adesea cu forța de muncă provenită din state terțe. Toți cetățenii europeni au de câștigat de pe urma unei piețe deschise a forței de muncă și a unei piețe interne europene puternice, iar cei care mențin aceste restricții trebuie să înțeleagă că statele Uniunii Europene nu sunt în competiție între ele, ci Uniunea Europeană este în competiție cu restul țărilor și ea trebuie să fie întotdeauna pe primele locuri în această competiție.